... je vaša. Ja, ravnokar sem prišla in na mizi pustila kosilo, pa ne bom, da ne bo kakšnega škandala, kot s sendvičem, govorila avtobiografskih podatkov. Žal sem mislila, da se ne bo toliko ljudi odjavilo, kajti tematika Evropske unije je izjemno pomembna in na žalost bi morala biti pomembna tudi za naše poslance kakor tudi za volivce, ki imajo včasih občutek, da to, kar se tam dogaja, ni naš problem. Dejstvo je, da Evropska unija mora, če se hoče ohraniti, postati bolj demokratična in bolj socialna in predvsem, ogromno smo slišali o varnosti. Pa naj vam povem o varnosti. Niti enkrat tukaj nisem slišala pa predvsem s strani desnice, ki ima polna usta varnosti, o vzrokih in o posledicah. Veste, če greste k zdravniku z zelo hudo boleznijo, in ta naša varnost in migrantska problematika je bolezen Evropske unije, kot smo tukaj in kot ste ugotavljali. Dober zdravnik bo iskal vzroke, slab zdravnik vas bo nafilal s tabletami, korporacije bodo živele zelo dobro, farmacevtske, vam se bo bolezen ponovila, pravzaprav boste umrli od posledic zdravljenja in preobremenjenosti organizma s temi zdravili. Dobro zdravnik bo pogledal, kje je vzrok, in ko bo našel vzrok, boste zdravi. To je edini način za preživetje organizma in tako je edini način za preživetje organizma Evropske unije tudi to, da se zavemo vzrokov. O čem govorim? Nikoli nismo govorili, govorim o varnosti in miroljubnem reševanju, tudi premier Šarec je povedal veliko lepega, vendar nikoli nismo govorili o tem, da nismo nasprotovali vojnam, ki so uničile Irak, Iran, Afganistan, Libijo. Potem se čudimo, če imamo begunce. Iz lastne izkušnje vam povem, bila sem pred slabim tednom na meji z Marokom, kjer ljudstvo Polisario že štiriintrideset let čaka na pravico. Leta dvaindevetdeset jim je bil obljubljen referendum in še vedno čakajo. Niso preplavili Evrope, imajo svojo državo, predsednika, ministre in ne potrebujejo naše miloščine, potrebujejo priznanje. Kaj naredi Evropska unija - podpiše trgovinski sporazum z Marokom, ki prodaja dejansko dobrine iz njihovih zasedenih ozemelj. In Maroko, ko je zasedel njihova ozemlja, je naredil dva tisoč sedemsto kilometrov dolg zid in postavil milijon min, na katere stopajo otroci, ženske, prebivalci. In vseeno vztrajajo. In, veste, govorimo o aneksiji Krima, o o o tem, kako bomo obsodili Rusijo zaradi te aneksije, tukaj pred našimi očmi pa zaradi finančnih interesov toleriramo okupacijo. Take stvari so nedopustne. In, veste, oni držijo našo varnost. Če bi dobili svojo državo, bi naredili učinek spužve, gradili bi jo, zaposlili bi ljudi in ne bi se Evropa soočala z migrantsko problematiko. A vi mislite, da je ljudem super, da morajo bežati od svojih domov in svojih hiš? A mislite, da jim je super, da jih na na čolnih nihče ne sprejme in da se utapljajo v Sredozemskem morju ali pa v reki Kolpi? Ni jim super, verjemite, vsak bi raje še živel doma, če jim dovolimo in če jim pomagamo, da lahko ostanejo doma. Tako da varnostni problematiki, spoštovane in spoštovani, Evropa ne dela pravih potez. Vedno govorimo, da je treba probleme reševati na njihovem izvoru. To, kar sem vam povedala, je reševanje problemov na izvoru in ne postavljanje še višjih ograj. Vzornik Trump postavlja veliko ograjo proti Mehiki. Ja, ampak kaj je dosegel - da njegov javni sektor ni dobil plač. Ljudje, ki so zaposleni v javnem sektorju, niso imeli denarja, niti da bi prišli do služb. In on ne krši človekove pravice, ne, krši jih pa Venezuela, recimo. To so dvojni standardi Evropske unije, ki se morajo prenehati. In seveda razni preroki zagovarjajo manj Evrope. In ravno zato, zakaj se je dvignila skrajna desnica, ravno zato je Levica predlagala amandmaje, ki bi odpravila prekarnost, ki bi dvignila plače. Veste, Evropska unija je edino, kar je lahko naredila, je, dajmo zategovati pasove. V času krize se je zgodilo kaj? Periferija je hranila center, revni so hranili bogate. In medtem ko smo mi in tudi, verjamem, vse države obrobja, tako imenovanega, zategovali pasove in šparali na pokojninah, zdaj zelo radi govorijo, glejte, naš človek, ki je delal štirideset let, pa dobi štiristo evrov, en migrant pa kar tri jurje, kar seveda ne drži. Ampak mi smo zaradi te svetovne gospodarske krize in zaradi napačnih politik Evropske unije prišli do tega, da naši upokojenci hirajo, da imamo zategovanje pasov na področju šolstva, zdravstva, razvoja. Ampak finansiramo samo neki balon, ampak na koncu koncev, veste, ti bogati so postali dvojno bogati. V času najhujše krize se je število multimilijarderjev podvojilo v Evropi in tudi na svetu. In ta trend, če hočemo ohraniti Evropo, kot jo poznamo danes, je ta trend nujno treba obrniti. Se pravi, Evropa mora postati država vseh njenih državljank in državljanov in preusmeriti denar od tam, kjer ga je preveč, tja, kjer ga primanjkuje. In predvsem mora postati tudi okoljska. Glifosat bi morali že zdavnaj prepovedati, raziskave so že trideset let nazaj povedale in dokazale, da so povezave med rakavimi obolenji in uporabo glifosata. Tudi povzroča vse večjo rezistenčnost na razna škropiva. Ampak pri nas ga celo proizvajamo, spet interesi korporacij pred interesi ljudi. Ko bo postala Evropa odgovorna do vseh državljank in državljanov in ko bo prvi vrsti mislila na njihovo dobrobit, potem bomo lahko obdržala to, kar je. Drugače pa, kot so že nekateri poslanci pred mano govorili, bo brexit samo prvi korak in bo še več teh exitov. Skrajna desnica se krepi. Brexit je posledica točno tega, nezadovoljstva ljudi, ker se počutijo ogoljufane, zapuščene, same, ker jim Evropska unija ni prijazna mati, ki bi poskrbela za vse enako, ampak je mačeha, ki skrbi samo za tiste na vrhu. In tukaj so ljudje, oropani dostojanstva, oropani svojega, svoje pravice do dostojnega življenja in desni populisti to s pridom uporabljajo. Zelo s pridom in zato se krepi njihovo. In mi zdaj smo poslušali veliko optimističnih trditev, predvsem s strani vlade, vendar jaz sem prepričana, da mi moramo zahtevati spremembe in ne biti zadovoljni s tem, kar je. Ostro moramo zahtevati, kajti Slovenija je enakopravna država članica, ampak ves čas prikimavamo interesom tistih najmočnejših Nemčije, ZDA in tako naprej. Tako da, če se dotaknem tudi trgovinske politike Evropske unije. Veste, Evropska unija je ena največjih gospodarskih partnerjev na svetu. Evropska unija je tista, ki bi morala postaviti standarde vsem. Morala bi biti vzor. Na policah evropskih trgovin nikoli ne bi smeli srečati izdelkov, ki so narejeni z otroškim delom, suženjskim delom, z izkoriščanjem pragozdov, oceanov. Nikoli. Če bi ta standard postavili, bi se hitro cel svet globalno spremenil. In slovensko kmetijstvo in gospodarstvo sta že tako in tako prizadeta zaradi podnebnih sprememb. Imamo jih, čeprav jih nekateri zanikajo. Zemlja je ploščata, planet se ne segreva, ohlaja se celo baje, ne, mački izumirajo. Veste, podnebne spremembe so stalnica in dezertizacija planeta je strašna. Pomika se, dezertizacija, se pravi puščava, se pomika navzgor. vode bo najpomembnejše vprašanje v prihodnosti. In vprašanje samooskrbe s hrano. Mi smo seveda v prejšnjem mandatu na pobudo Levice vpisali pravico do zdrave pitne vode v Ustavo, vendar še zmeraj smo priča hudim pritiskom korporacij na to našo pravico. Ampak tako, kot smo zapisali v našo Ustavo, bi morali na ravni Evropske unije aktivno spodbujati, da bi tudi cela Evropa zapisala pravico do pitne vode v svoje akte, kajti to je ena osnovnih pravic. Ravno tako je treba aktivno spodbujati stabilnejše oblike zaposlovanja, boj proti prekarnosti in dvigovanje minimalnih plač. Nihče, ki je zaposlen, ne sme živeti pod pragom revščine. Mislim, da je to imperativ, s katerim bi se morali vsi strinjati. Ne moreš delati, vsak dan, delati osem ur dnevno in ne imeti dovolj za osnovne življenjske potrebe. Tukaj, veste, se človek potem radikalizira. Postane zelo jezen in potem vemo, da je hitra tašča tarča nekaterih populistov, ki mislijo, da bodo z bojem rešili njihove težave. Podobni situaciji smo bili priča pred drugo svetovno vojno. Poglejte, da je identična, samo dikcija, ki je prej omenjala Žide, ki so bili krivi za revščino delavskega razreda, zdaj uporabila migrante, begunce, kakorkoli jim rečete. Dikcija je ista, klima je ista, duh časa je isti. Naredimo vse, da se nam ne bo zgodilo isto, kajti naslednje svetovne vojne človeštvo ne bo preživelo. Danes obstaja na svetu toliko orožja, da smo sposobni uničiti petkrat naš planet Zemljo, ne enkrat, in kljub temu, je vojaška industrija ena najmočnejših. Kljub temu vseh proračunih držav najprej razmišljamo o tem, koliko bomo dali za oboroževanje. Narobe, popolnoma narobe. Ni res, da to, kar se dogaja na Bližnjem vzhodu in v tretjih državah, ni naš problem. Vedno je naš problem. Karkoli se zgodi, kjerkoli na svetu, pljuskne v nas in strinjam se s premierjem, s premierjem Šarcem, Slovenija je majhna, to še ne pomeni, da ne sme biti ponosna, vedno smo bili dael nekega večjega vala sprememb. Ko je padel berlinski zid, ko je razpadla Jugoslavija, mi smo se vedno odzvali in smo se odzvali na najboljši možni način tisti trenutek. Ampak znotraj Evropske unije moramo zavzeti aktivno pozicijo in aktivno soustvarjati politike. Pa naj se vrnem samo še k našemu amandmaju. Ne. Z amandmajem smo predlagali, da naj mednarodna trgovina ne ogroža in ne znižuje okoljskih, socialnih, zdravstvenih, infrastrukturnih, kulturnih in delavskih standardov. Velike korporacije pritiskajo na vse države Evropske unije, še najbolj pa na tiste periferne, majhne. Delavstvo, ljudje sploh niso pomembni, pomembni so profiti, in to je narobe. Ne okolje, ne okoljski standardi, ne delavski standardi niso pomembni toliko kot pravica kapitala, da investira. Ampak vi ste, na koncu koncev in na koncu časa mi papirje in denarja ne bomo jedli, pa ta denar nima niti kritja, pa pa papir nima toliko papirja, to so nule, to so ene računalniške formacije, ki ne pomenijo nič. In najbogatejši imajo toliko denarja, da v desetih življenjih ne bodo zapravili tega denarja. Zakaj jih ne bi obdavčili? Njim se ne bo poznalo. Svetu se bo pa poznalo zelo in Evropski uniji. Namesto nekih skupnih evropskih vojska dajmo graditi skupne železnice. Zakaj TGV v Franciji gre tako, da te kar zalepi za sedež in si ke v avionu, prideš do meje s Slovenijo, pa potrebuješ tri ure, da prideš iz Ljubljane do Metlike ali pa kamorkoli. To bi bila razvojna politika Evropske unije in za to se bomo borili v Levici. Pri oblikovanju skupne politike Evropske unije moramo zgledom in do nepopustljivosti do lastnih temeljnih demokratičnih načel narekovati pravila transparentnosti, vključenosti, solidarnosti in pravičnosti pri sprejemanju pomembnih usmeritev in strategij mednarodne trgovine, se pravi vključiti je treba tudi civilnodružbene organizacije, sindikalna gibanja in tako naprej. V Evropski uniji smo priča demokratičnemu deficitu. Zdaj se bližamo evropskim parlamentarnim volitvam. O čem odloča Evropski parlament? O zelo malo zadevah. Evropska komisija si je vzela pravico, kjer neizvoljeni funkcionar, neizvoljeni birokrati odločajo o življenjih državljanov. Ni čudno, da so državljani popolnoma razočarani, in ni čudno, da je tudi volilna udeležba tako nizka. In to je treba spremeniti. Več moči je treba dati ljudem in njim neposredno izvoljenim predstavnikov . Da ne govorim o številnih lobistih, ki jih je tam nekje okoli tristo tisoč, tudi te bi bilo zelo modro popisati, evidentirati, da bi vedeli, kdo se zares za kaj zavzema. In cilj naj ne bo samo rast in razvoj držav centra, ampak kohezijski razvoj vseh držav enakopravno in enakovredno, drugače bomo imeli vse večje razlike znotraj Evropske unije, vse večje razlike med bogatimi in revnimi znotraj vsake posamezne države in vse večje razlike znotraj sveta, med tretjimi državami in državami Evropske unije. Veste, to neravnovesje pa nikoli ne pripelje do ničesar dobrega. Ko je svet preobremenjen na eni strani, se prevrne. In zato moramo skrbeti za ravnovesje, pravičnost, in Na teh temeljih je bila ustanovljena Evropa. In še nekaj, bila je ustanovljena na temeljih antifašizma. Tega ne smemo nikoli pozabiti in nikoli ne smemo dovoliti, da bi desni populisti ali pa, kot je rekel premier Šarec , kakšen izraz uporabili, hočejo lažni preroki manj Evrope. Mi si ta trenutek ne moremo privoščiti manj Evrope. Slovenija je majhna, prodali smo pa vse. Ker je bilo mantra Evropske unije samo privatizacija, privatizacija, in tako smo ostali, Madžari so pokupili kar velik del Prekmurja, Avstrija je prišla kar globoko dol in kupovala kmetijska zemljišča, ki se nam niso splačala, Hrvati so pokupili hotele v Istri, govori "živela italijanska Istra", tudi to si dovolimo brez posledic. Katastrofa, spoštovane in spoštovani. Če Evropska unija razpade bo Slovenija ostala omejena na Ljubljano z ožjo okolico. Potem pa se bomo lahko pogovarjali o državotvornosti, zapravljenih priložnostih in o tem, ali sploh smo še in kaj sploh smo. Hvala. Hvala lepa. Besedo ima magister ...